A globális gazdasági válság következtében megnőtt a munkanélküliek száma, köztük nem kevésbé az ifjúsági munkanélküliek aránya, amely egyes tagállamokban eléri a 40 ot. Sajnálatos, hogy sok esetben a foglalkoztatott fiatalok is képességeikhez képest alacsonyabb szintű, vagy szakképzettséget nem igénylő munkát kénytelenek végezni, ami által tudásuk, tehetségük nincs kellőképpen kihasználva. Az új társadalmi gazdasági körülmények jobb foglalkoztatási, oktatási és munkaszervezési stratégiákat követelnek meg. Egyetértek azzal, hogy a képzettségi szint célzott és igényekhez igazított javítása elengedhetetlen annak elősegítéséhez, hogy az emberek új készségeket sajátítsanak el. Ehhez fontos, hogy a fiatalok folyamatosan tájékoztatva legyenek arról, hogy a képzési szintek alapján mire várható kereslet. Ezáltal azon készségek fejlesztésére tudnak összpontosítani, amelyekre ténylegesen igény mutatkozik. Mivel előrejelzések szerint 2015 re az informatika, az egészségügy és a kutatás terén súlyos szakemberhiány várható, ezekre a területekre kiemelt figyelmet és hangsúlyt kellene fordítani. Sajnos a legtöbb szakképzési rendszer még mindig nincs a munkaerőpiac igényeihez igazítva, ami hátráltatja a fiatalok átmenetét az oktatásból a munkaerőpiacra. Sajnálatos, hogy a tagországok a válság idején csökkentik az oktatási és képzési költségvetésüket, holott ennek a területnek van szüksége leginkább reformprogramra, hogy megfeleljen a gyorsan változó munkaerőpiac változásainak. Rugalmasan, szinte naprakészen kell reagálnunk a kihívásokra, és ennek egyik megoldása lehet a megfelelő képzési és átképzési lehetőségek kínálata, amely által lépést lehet tartani a munkaerő piaci követelményekkel. Egyértelmű, hogy a gazdasági know how ban, a műszaki képzésben és a szakképzések terén változásra, javításra, és ez által jelentős beruházásra van szükség, és többet kellene befektetni az oktatásba és az innovációba is. Egyetértek és támogatom, hogy a küszöbön álló szakmai képesítésről szóló jogalkotási kezdeményezésben megerősítésre kerüljön a diplomák és szakmai képesítések kölcsönös elismerése is.